Wir diskutieren heute den Haushalt 2010, den Bericht des Rechnungshofs hierzu.

Ich schließe mich ausdrücklich den Kollegen an, die heute begrüßen, dass mit Minister Wammen von der dänischen Ratspräsidentschaft der Rat auch vertreten ist.

Die Zusammenarbeit mit dem Rat, Herr Minister Wammen, ist verbesserungsbedürftig und zwar von Seiten des Rates.

Wir als Parlament erwarten, dass die Mittelverwendung in der geteilten Zuständigkeit verbessert wird, dass hier im Trilog jetzt der Rat auf das Parlament zugeht, damit wir in Zukunft die Fehlerraten nach unten bekommen. Denn wir müssen endlich auch bei der Ratsentlastung einen Fortschritt erzielen. Es kann nicht sein, dass es öffentliche Ausgaben gibt, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen!

Die Demokratie sagt, keine öffentliche Ausgabe ohne demokratische Kontrolle. Und wenn Sie das Prinzip der Reziprozität ansprechen, dann stimmt das ja nicht im Bereich des Verhältnisses von Rat und Parlament, nein, im Lissabon Vertrag ist eindeutig geregelt, dass der Rat empfiehlt, aber das Parlament entscheidet. Das ist keine Reziprozität, das ist keine Symmetrie, das ist eine Asymmetrie und hier gilt es, dem Parlament als dem direkt gewählten Gremium der Bürgerinnen und Bürger sein Recht zu verschaffen.